Señora Presidenta, señor Ministro, señor Comisario, tengo que empezar mi intervención expresando dos agradecimientos un agradecimiento a la Comisión, que acaba de reconocer que ha negociado o se ha basado en un informe aprobado por este Parlamento, agradecimiento que hago extenso al señor Kremer, que ha presentado siempre ante la Comisión de Asuntos Constitucionales el estado de la situación en que se encontraba la negociación, y un agradecimiento al Consejo por el hecho de que haya puesto interés en este tema y lo lleve a la próxima reunión del Consejo la semana próxima.

Porque estamos profundamente preocupados por la situación de bloqueo en que se encuentra en el seno del Consejo. Este es un acuerdo que beneficia a los ciudadanos europeos, a los que les otorgará, cuando se apruebe, un grado de protección de sus derechos mayor que el que en estos momentos les garantiza la propia Unión, y son los ciudadanos europeos los que se están viendo limitados en la defensa de sus derechos porque el proceso no avanza en el seno del Consejo.

Quedan dos, como ha señalado el Presidente del Consejo el asunto relativo a la política exterior y también el otro asunto al que se ha referido sobre la eficacia de la posición común de los miembros de la Unión Europea en las decisiones del convenio. Pero afrontemos los problemas con ánimo de resolverlos no los utilicemos como instrumento de bloqueo para que no avance el proceso. Hace ya más de dos años que se aprobó el Tratado de Lisboa y va siendo hora de que también se aplique en este punto.